Señora presidenta, señor Hogan, el acuerdo entre la Unión Europea y Vietnam tiene una gran importancia estratégica por el impulso que da a nuestras relaciones comerciales con la región de la ASEAN y por el firme compromiso de Vietnam en defensa del multilateralismo y del desarrollo sostenible cuando el mundo más lo necesita. Se ha negociado una reducción arancelaria ambiciosa, una cooperación reforzada y, sobre todo, un capítulo vinculante de desarrollo sostenible que define un marco de relaciones laborales con Vietnam más acorde a los principios y convenios de la OIT. El Parlamento Europeo, gracias al empuje de mi grupo parlamentario y también de otros grupos, ha conseguido medidas y compromisos fehacientes del Gobierno vietnamita en materia de derechos laborales y de respeto de los derechos humanos, especificados en programas de trabajo. Y quiero agradecer los esfuerzos realizados a las autoridades de Vietnam. Pero todavía queda mucho por hacer y a los socialistas nos sigue preocupando la situación de los derechos humanos, en especial en lo que afecta a las libertades fundamentales. Por ello seguiremos de cerca el cumplimiento de lo acordado y le pido, señor comisario, que también tome las medidas adecuadas para asegurarnos de que este acuerdo no perjudica a los agricultores europeos y, en particular, a los productores de arroz. Pero creo que este acuerdo es un instrumento importante para avanzar y lo apoyaré.